Ein Spitzenbeamter in Madrid bemerkte gar gelassen im Februar wohlgemerkt er erwarte nur eine Handvoll Corona Infizierter. Asyl für die Welt, Klimanotstand und Genderwahn sind kollektive Symptome eines neurotischen Ausweichens vor der Mühsal der Selbstbehauptung und der Allmachtsfantasien eines ohnmächtigen Patienten Europas Flucht in die Krankheit. Die Corona Krise stellt klar Europa ist krank und daher für Krankheiten anfälliger. Hier sterben pro rata mehr Menschen als irgendwo sonst in der Welt. Japan, Taiwan, Südkorea, obgleich nahe am Infektionsherd, handelten rasch, mit Grenzschließungen, Masken und Tests. So starben weniger Menschen, und der wirtschaftliche Schaden bleibt geringer. Weniger Tote hat auch Osteuropa, weil Viktor Orbán und andere sich um ihr Land und nicht ausschließlich um die Welt kümmern. Westeuropa hingegen hat versagt, Warnungen ausgeschlagen, Grenzen zu spät geschlossen, Schutzkleidung nicht besorgt oder gar vernichtet und Migranten und Gastarbeiter ungetestet eingeflogen. Was nun? Minister ringen die Hände, nicht wissend, was tun. Nur eines wissen sie alle Wir brauchen mehr

Warum nur? Weil wir wie

machen? Nun müsse harmonisiert und nivelliert werden Arbeitslosen und Einlagenversicherung, Gesundheitspolitik und die Steuern. Warum? Und Schulden sollen fortan alle zusammen machen, jeder nach seinen Bedürfnissen, und haften soll jeder nach seinen Möglichkeiten.

drucken. All dies ist Irrsinn. Harmonisieren heißt nicht optimieren, Schulden sozialisieren nicht, sie reduzieren, und Geld drucken heißt nicht, reicher

man pleite? Ernest Hemingways Antwort war Auf zweierlei Weise erst ganz langsam und dann sehr plötzlich. Und wie wird man wieder